Der zweite Teil, der mir so wichtig war, ist Wenn wir dieses Ziel erreichen, müssen wir die Bürgerinnen und Bürger als unsere Adressaten sehen und sie zu unseren Verbündeten machen.